Vo veľkom rozsahu sa používajú aj pri chove hospodárskych zvierat. Výsledkom je nadmerné užívanie antibiotík a narastajúca odolnosť bakteriálnych kmeňov. Problém prekračuje hranice jednotlivých členských štátov, a preto je na mieste spoločná európska akcia. Verejné zdravie je skutočne ohrozené a s uspokojením som podporila túto rezolúciu, ktorá hovorí nielen o systéme monitorovania rezistencie a súvisiacich infekcií, ale aj spoločnom vývoji nových liekov proti odolným mikroorganizmom. Ako praktická lekárka by som privítala aj lepšiu komunikáciu so združením lekárov a pacientov. Antibiotiká vlastne by sa mali užívať len v prípadoch, keď si je lekár istý diagnózou. Práve v tomto období, ktoré sa vyznačuje nárastom chrípkových ochorení je potrebné venovať viac času aj finančných prostriedkov informačnej kampani.